Eso sí, la Comisión no puede desviarse de lo considerado como sostenible, especialmente en la acuicultura. La acuicultura no se debe convertir, bajo ningún concepto, en una coartada para favorecer a las grandes empresas a costa del trabajo y el esfuerzo de los pescadores y las mariscadoras y mariscadores.

Pertenecen al conjunto de la ciudadanía y especialmente a quienes tienen un vínculo profundo con ella, con la mar. La gente de la mar, quienes cada día luchan por mantener vivo nuestro sector pesquero en toda la cadena de valor, esa gente, sus necesidades y su medio de vida es lo que debe estar en el centro de cualquier iniciativa y de cualquier política.